Monsieur le Président, cette troisième réforme de la politique commune de la pêche ne doit pas se faire, une nouvelle fois, contre les intérêts des pêcheurs. Non, tous les pêcheurs ne sont pas ces pilleurs de la mer, uniques responsables du mauvais état de santé des stocks, comme le prétendent, en englobant toutes les catégories de pêche, les organisations environnementalistes et la Commission européenne. Il est bien entendu qu'il faut préserver les stocks de poissons, mais il faut aussi permettre à nos marins pêcheurs de vivre de leur activité et préserver le tissu économique, le dynamisme et l'identité culturelle de nos régions littorales. Or, les principales mesures de l'exécutif européen vont, une fois de plus, dans le sens de la diminution du nombre de pêcheurs pour atteindre le mythique rendement maximal durable.

Ce projet de réforme convient probablement à la flotte industrielle mais, en l'état, signifierait la mort programmée de ce qui reste de la pêche locale et artisanale.